We moeten iedereen en in het bijzonder vrouwen alle kansen geven op de arbeidsmarkt.

In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld goede regelingen voor zorgverlof, maar niet precies vijf dagen per jaar.